S'il faut se féliciter que notre système d'alerte ait convenablement fonctionné, la survenance de ce type d'incident est absolument inacceptable. La santé des consommateurs européens ne peut pas être la variable d'ajustement d'un système qui privilégie la réduction des coûts et qui, effectivement, est un encouragement indirect lorsque les sanctions sont aussi faibles qu'elles le sont. Et pourtant, Monsieur le Commissaire, nous avons besoin, et vous le savez mieux que quiconque, d'avoir la confiance de nos concitoyens. Dès lors, quelles actions envisagez vous? Vous avez parlé, et je m'en réjouis, il y a un instant, d'obliger à séparer l'usage de la préparation des graisses industrielles et des graisses destinées à l'alimentation. Cela doit être une obligation, Monsieur le Commissaire, et non pas une simple faculté dans le processus de fabrication, pour que nous ayons beaucoup plus de certitudes. Deuxièmement, il est tout à fait anormal que l'insolvabilité puisse être ainsi organisée. Quelles actions peut on mettre en place, Monsieur le Commissaire, pour garantir que de tels actes ne restent pas impunis car la responsabilité est encore le meilleur gardien de la sécurité? Et, enfin, en dernier lieu, quelles actions envisagez vous de mettre en place pour améliorer la surveillance établie par les États? Il s'est quand même passé près de trois semaines entre le moment où ont été livrées ces graisses et le moment où l'alerte a été donnée.